Il s'agit, avec la taxe sur les transactions financières, d'alimenter le trésor public et de financer nos obligations en termes d'aide au développement. Par contre, la taxe sur les banques nous permettra de constituer des fonds de sauvetage.

Je le dis à la Commission également Allez à Toronto, non pas en disant étudions cela ensemble chers amis, allez y en disant nous le ferons ensemble si c'est possible, mais nous le ferons de toute manière seuls si c'est nécessaire! Sur la taxation sur les entreprises, il nous faut un agenda serré pour la mise en place de la définition de l'assiette consolidée, afin de pouvoir, ensuite, mettre en place une convergence des taux. Enfin, je rappelle que la fraude et l'évasion fiscales nous coûtent entre 200 et 300 milliards par an. Récupérer au moins la moitié de ces montants est une obligation urgente et, sur ce point, je dis au Conseil et à la Commission que le temps n'est plus aux études et aux excuses mais à l'action. Deuxième point, la régulation des marchés financiers. Messieurs du Conseil, vous avez abusé de notre patience. Vous allez devoir vous expliquer vis à vis du public et expliquer comment votre attitude, qui consiste à défendre des intérêts nationaux étroits, correspond vraiment à la défense de l'intérêt commun. C'est évidemment indémontrable et il est donc temps que vous cessiez de vous opposer à la position soutenue par ce Parlement.

J'attends de votre part que vous me démontriez le lien entre croissance et création d'emplois, entre croissance et augmentation de la cohésion sociale et réduction de la pauvreté, entre croissance et utilisation rationnelle des ressources de la planète. Ce que démontrent ces vingt dernières années, c'est que, s'il est un lien, ce lien est un lien négatif. Vous faites donc erreur en mettant la croissance au centre des préoccupations de la stratégie UE 2020 Pour nous, les objectifs à poursuivre c'est transformer nos infrastructures pour les rendre compatibles avec les limites de notre planète et s'attaquer à la cohésion sociale, mais comme objectif en tant que tel.